Hvala. Spoštovani, na volitvah v državni zbor nisem bil izvoljen zato, da revnim jemljem kruh od ust. Danes praktično sprejemamo sistemski ukrep, s katerim revščino v Sloveniji povečujemo. Danes je petinštirideset ljudi v Sloveniji petinštirideset tisoč ljudi živi v Sloveniji pod pragom revščine, več kot, za časa krize. To je stanje, to je stanje, s katerim posegamo zdajle v socialni položaj mnogih naših sodržavljank in sodržavljanov, zlasti pa mladih družin, otrok, samohranilk, samohranilk in samohranilcev. Ob tem, ko država ima do zdaj največji proračun, dobički so praktično najvišji do zdaj, denarja ne manjka, jemljemo pa ga revnim, otrokom iz, delal sem v občini, na šolstvu in vrtcih in vem, kako veliko število otrok je, ki so socialno šibkih družin, ki so deležni brezplačnega vrtca ali brezplačne prehrane v šoli. Ko bodo ti prišli danes domov in so iz revnih, zaposlenih družin, jih bo čakal prazen hladilnik - oprostite, to pomeni, če ti revnemu zaposlenemu in njegovi družini vzameš sto ali dvesto evrov. Usmerjamo jih kam? Država za vas nima denar, čeprav je bogata, pojdite na Karitas, Rdeči križ, pojdite na Botrstvo, naj državljanke, državljani solidarnostno, zbirajo denar za vas. Ne, to ni prav in to je tisto, kar je odločno reklo ne sto petdeset nevladnih organizacij, ko so slišali za ta ukrep, ki ga danes in želite sprejeti v državnem zboru. Ne, zato bom glasoval proti temu ukrepu.